Herr Präsident, Frau Kommissarin! Bei der Frage, die wir heute behandeln, handelt es sich um kein rein nationales Problem. Und es geht auch nicht um die Einführung eines Mindestlohns in einem bestimmten Mitgliedstaat. Es ist auch keine Frage der Höhe des Mindestlohns. Obwohl die Lohnpolitik unter das Subsidiaritätsprinzip fällt, ist der Mindestlohn eine europäische Angelegenheit. Er berührt Bereiche wie Wettbewerb, Sozialdumping, Binnenmarkt und Freizügigkeit.

Aus diesem Grund muss die Kommission in dieser Frage klar Position beziehen.

dass er in manchen Mitgliedstaaten nur unzureichend umgesetzt ist. Sozialdumping im Bereich des Straßentransportes hat alarmierende Ausmaße angenommen.

2009. Aber diese wird umgangen respektive nicht kontrolliert.